Herr Präsident, Frau Ashton, Herr Füle! Es ist nicht das erste Mal, dass wir heute über die arabischen Länder und die dortigen Umbrüche sprechen. Wenn wir über die Entwicklungen von Syrien bis Marokko reden, dann arbeitet das Parlament meines Erachtens dabei auch seine eigene Vergangenheit auf die mindestens geduldete Zusammenarbeit der Europäischen Union mit Ländern, die wir heute zutreffend als autokratisch bezeichnen und um deren innere Verfasstheit wir uns sorgen.

Ich kann mich aber des Eindrucks nicht erwehren, dass wir schon wieder begonnen haben, uns bequem einzurichten in der vermeintlichen Gewissheit, alles sei geregelt, alles sei klar. Womit ich persönlich nicht umgehen kann und auch nicht umgehen will, ist, dass wir zwar unverändert politische Prozesse kommentieren, aber noch immer nicht bereit sind, diese Entwicklung in ihren nationalen und regionalen gesellschaftlichen Kontext zu stellen und der Frage nach den Ursachen von Entwicklungen nachzugehen. Wir müssten endlich aufhören, Doppelstandards im auswärtigen Handeln und auch im demokratischen Umgang miteinander an den Tag zu legen. Wir müssten über die Wechselbeziehungen der EU Nachbarschaftspolitik und der EU Politik zur Nichtlösung des Palästinenserkonflikts reden.

Wir müssten darüber sprechen, dass auch der Krieg gegen das autokratische Regime von Gaddafi, auf den sich einige EU Länder und die NATO eingelassen haben, in Tunesien bereits dramatische wirtschaftliche Konsequenzen hat Kapitalflucht, arbeitsuchende Heimkehrer, Migrantinnen und Migranten, einbrechende Tourismuserlöse und Handelsbeziehungen sind hier nur die Stichworte. Auch in Ägypten spielt dieser Krieg den restaurativen Kräften im Militär und in den Eliten stark in die Hände.